í ákvæðinu er fjallað um starfsábyrgðartryggingar og sú skylda lögð á endurskoðendur að hafa í gildi starfsábyrgðartryggingu hjá vátryggingafélagi vegna fjárhagstjóns sem leitt getur af ásetningi eða gáleysi í störfum hans eða starfsmanna hans samkvæmt lögunum var ákvæði um skylduvátryggingu vegna tjóns sem leiðir af ásetningi nýmæli í lögum sjötíu og níu tvö þúsund og átta eftir gildistöku laganna hefur komið í ljós að vátryggingafélög hafa ekki getað boðið endurskoðendum starfsábyrgðartryggingar vegna tjóns sem leitt getur af ásetningsbrotum hafa endurskoðendur því ekki getað uppfyllt þetta skilyrði laganna því er lagt til að felld verði niður skylda endurskoðenda til að hafa starfsábyrgðartryggingu vegna fjárhagstjóns af völdum ásetningsbrota þrátt fyrir að lagt sé til að endurskoðendum verði ekki skylt að taka starfsábyrgðartryggingu vegna tjóns sem hlotist hefur af ásetningsbrotum bera endurskoðendur eftir sem áður ábyrgð á tjóni sem þeir eða starfsmenn þeirra valda af ásetningi eða gáleysi samanber tuttugustu og sjöundu grein laga um endurskoðendur lagt er til að lögin öðlist þegar gildi ekki er gert ráð fyrir að þær breytingar sem lagðar eru fram hér hafi í för með sér kostnað fyrir ríkissjóð virðulegi forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari umræðu